Mulțumesc, domnule președinte. Eficientizarea sistemului judiciar în materie civilă, comercială și administrativă joacă un rol extrem de important în ceea ce privește funcționarea economiei, a mediului privat și a investițiilor. Tabloul de bord al Uniunii Europene privind justiția este o evaluare extrem de utilă în acest sens, analizând cât de eficace este justiția în fiecare stat membru UE în soluționarea cauzelor civile, comerciale și administrative. Vă dau exemplul României, care ocupă locul 13 în ceea ce privește timpul necesar pentru rezolvarea cazurilor non criminale și penultimul loc în ceea ce privește timpul necesar pentru rezolvarea cazurilor legate de insolvență. Consider că există o serie de factori cheie pentru eficientizarea sistemelor judiciare, printre care schimbul de experiență și bune practici, precum și utilizarea sistemelor TIC De exemplu, avantajele imediate ale aplicării computerizate și ale instrumentelor de gestionare a cauzelor sunt reducerea costurilor și mai ales accelerarea procedurilor judiciare.